Señor presidente, quiero empezar expresando mi solidaridad con las víctimas del atentado de Lieja y mi apoyo a las autoridades belgas. Quiero, además, agradecer a Angelika Mlinar y Teresa Jiménez-Becerril el clima de trabajo creado en torno a este informe, que va a permitir mejorar la asistencia a las víctimas de delitos en toda Europa. Las enmiendas presentadas y aceptadas han permitido concretar procedimientos, mecanismos y recursos para solventar dos de los problemas fundamentales que padecen las víctimas, especialmente ante ataques indiscriminados y masivos como los que suele protagonizar el terrorismo la falta de información certera y práctica para encontrar ayuda y la necesidad de acceder a ella a través de una sola instancia, evitando un peregrinaje largo y complejo por distintos servicios y niveles de la Administración. Tras años de interlocución y trabajo directo con víctimas, mis enmiendas —la mayor parte de ellas aceptadas— recogían estas reivindicaciones repetidas y compartidas. Atenderlas obliga a reconocer el conocimiento y el esfuerzo e integrar en la planificación de estas políticas a la Administración local y regional que presta la mayoría de los servicios que asisten a las víctimas.